Der Islamische Staat ist für schreckliche Menschenrechtsverletzungen in Syrien und Irak verantwortlich. Durch die Gräueltaten des IS hat sich die Lage weiter zugespitzt. Es wäre jedoch falsch, die Ursachen der derzeitigen Krise in der Region allein auf den IS zu reduzieren. Das Assad Regime geht weiterhin mit äußerster Brutalität gegen die eigene Zivilbevölkerung vor. Auch andere bewaffnete Gruppen und regierungsnahe Milizen in Syrien und Irak sind für grausame Verbrechen verantwortlich. Die internationale Gemeinschaft muss den Verantwortlichen auf allen Seiten klarmachen, dass sie für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich bin besorgt, dass die EU Regionalstrategie im Bereich Antiterror Maßnahmen zu vage formuliert ist, gerade wo es darum geht, Menschenrechtsprinzipien in der Zusammenarbeit mit Staaten in der Region einzufordern. Die erwähnten Benchmarks für Menschenrechte müssen klar definiert werden. Es muss deutlich werden, dass das Verletzen von Benchmarks Konsequenzen für die Kooperation haben wird. Wenn wir bei Antiterror Maßnahmen nicht die Einhaltung von Menschenrechtsstandards einfordern, werden sich die Fehler der Vergangenheit ohne Zweifel wiederholen.